Ukraińcy są prawdziwie europejskim narodem, który zasługuje na europejską perspektywę. Dziś musimy zrobić wszystko, aby ci, którzy walczą w Kijowie lub innych miastach Ukrainy o realizację tego europejskiego marzenia, mieli nasze wsparcie. Premier Polski objeżdża stolice unijne, by konsultować wspólne europejskie stanowisko odnośnie do tej sytuacji po odrzuceniu układu stowarzyszeniowego przez prezydenta Janukowycza.

Zachęcając ich do tego, musimy mieć jednak ofertę pomocy zarówno finansową dla nowego rządu, jak i polityczną dla całego narodu.